Já se domnívám, že tyto prostředky jsou využívány efektivně. My se budeme snažit v rámci novelizace legislativního podkladu pro Eurofound ještě tuto činnost více zefektivnit.